Já považuju Nový Zéland za zemi, která je nám skutečně velmi blízká, kulturně i politicky. Pokládám za téměř nemožné, aby úroveň obchodu dosahovala pouze osm miliard EUR ročně.

Určitě mají existovat pojistky pro obchod, ale není možné, aby obchod vázl právě na protekcionismu, to je určitě doba minulá. Chtěl bych připomenout, že právě éru pana prezidenta Trumpa bychom měli využít k tomu, abychom navázali mezinárodní vztahy, včetně volného obchodu, s těmito zeměmi, o kterých se jedná už dvacet let. Já myslím, že je načase vyjednat dobrou férovou dohodu, která bude obsahovat určité pojistky, ale není možné určitá odvětví zcela vyloučit z tohoto volného obchodu.